Dzisiaj kilkakrotnie porównano Ukrainę do Gruzji. Jeszcze 3 lata temu Ukraińcy mogliby się z takiego porównania cieszyć.

Na szczęście nie jest tak, że dzisiaj można porównywać Ukrainę do Białorusi czy do Rosji. Ale nie wiemy, jak będzie za następne 3 lata. I to jest ważne ostrzeżenie. Myślę, że wszystkich tych, którzy mówili wcześniej przede mną, można określić jako przyjaciół Ukrainy.

Byłoby wielkim grzechem i po stronie polityków unijnych, i po stronie polityków ukraińskich gdybyśmy tego wielkiego celu nie osiągnęli. Dlatego warto to uświadomić tym, którzy są po naszej wschodniej stronie, żeby rzeczywiście wykorzystali tę wielką szansę dla Ukrainy.